Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. sem vesela, da ko sem poslušala tule stališča vseh poslanskih skupin, da nisem zasledila nobenega tako zelo negativnega stališča do našega predloga, in ko sem poslušala tudi kolega Tabakovića, sem vesela rekel je tako, da predlog stoji, ampak vendar. In rekel je tudi, če bi bilo. A veste, kaj vse bi bilo, če bi bilo? Ne bi bilo čakalnih vrst, v zdravstvu, ne bi bilo bančne luknje, upokojenci bi imeli lepe pokojnine in tako naprej, ampak pustimo to. V bistvu dejstvo je, da je občasno in pa, tako kot pravimo , študentsko delo, pozitivno vpliva tako na dijake, študente kot pa tudi na delodajalce. Poglejte, dijaki in pa študenti v prvi vrsti nekaj dobijo za svoj žep. medtem pa ko delodajalci pa, razen če izvzamem tiste, ki nekako izkoriščajo te dijake in po študente, pa lahko nekako se hitreje prilagodijo trgu. Zdaj, znano je, da so študenti na jesenski seji, mislim, da je bilo to oktobra, na matičnem odboru za izobraževanje, takrat smo, obravnavali predlog sprememb zakona o skupnosti študentov. Takrat so opozarjali, bom rekla, zahtevali transparentno porabo javnih sredstev, se pravi teh sredstev, ki se zberejo iz koncesijskih dejavnosti. Opozorili so na dejstvo, da seveda, če sredstva zberejo tudi dijaki kot študentje, je prav, da se delijo med vse, ampak ta sredstva, žal, gredjo gredo zdaj v tem primeru samo študentskim organizacijam. In študentje so takrat predlagali tudi, da gre denar vendarle tistim, ki ga ustvarijo, ne pa da se pretežno porabi za delovanje samih študentskih organizacij, ki pa, vemo, da so jih v preteklosti zaznamovali številni škandali. In čeprav je kolega Žan jih že nekaj navedel, bom še enkrat opozorila na to, kar so študentje takrat na seji opozorili. Opozorili so na vprašljive investicije, ko je šlo za sporno odprodajo in pa nakup zemljišča za študentski kampus. To je Žan prej, še bolj razložil. Opozorili so na fiktivne pogodbe in pa na raziskave. Zdaj, ŠOU ima številnimi nekdanjimi študentskimi funkcionarji seveda sklenjene mastne pogodbe o sodelovanju, od pogodbe, povprečne pogodbe za dva tisoč petsto evrov mesečno, mislim, da vemo, koliko kakih povprečnih pokojnin ali pa minimalnih ali pa zajamčenih plač je to. In pa da so v zadnjem letu kar petinosemdeset tisoč evrov namenili za za raziskavo, ki pa je javnost oziroma, ki javnosti nikoli ni bila predstavljena. Opozorili so tudi na povprečne plače v kampusu. Te povprečne plače so znašajo tam okrog dva tisoč petsto do dva tisoč sedemsto evrov bruto. Opozorili so tudi na te ekskurzije v Kanado za pet oseb, petindvajset tisoč evrov, to to je kolega Žan prej umrl, omenil, se opravičujem. zdaj, plače, jaz mislim, da ste vsi prej nekako čuli oziroma se mogoče malo zamislili na te nad temi plačami od tri tisoč štiristo evrov, preko pet tisoč dvesto petdeset do šest tisoč sedemsto evrov bruto. jaz ne vem kak obraz ima tule kdo izmed nas, da bi kaj takega zagovarjal, upam, da ne. No, sponzoriranje oddaj je tudi omenil kolega Žan, in to oddaje Hribar, šlo je za petdeset tisoč evrov in študentski funkcionarji so to pogodbo in pa to financiranje sprva zanikali. Da ne naštevam še teh primerov naprej. Bistvo pri vsem tem je, da so bili oškodovani tako dijaki kot pa študentje. In to se ne bi smelo, definitivno se ne bi smelo zgoditi. Zdaj, ministrica na tej jesenski seji tudi nekako obljubila, da bo novela zakona še v tem letu. Zdaj, smo konec decembra in definitivno je, da se to ne bo zgodilo. zato smo pač na vsa ta opozarjanja, in pa ker pač ministrstvo ni reagiralo, smo v naši, smo v Slovenski demokratski stranki pač predlagali spremembo tega stotridesetega člena ZUJF-a, ki govori o delitvi te koncesijske dajatve, u s katero se pač letno zbere devet tisoč, devet milijonov. In poudarila bi še enkrat, te ko je poudaril tudi kolega, tu ne gre za zvišanje kakega procenta oziroma za zvišanje procenta te koncesijske dejavnosti, ampak da se ta procent znotraj te postavke porazporedi. V Slovenski demokratski stranki pač predlagamo, da se več, vsekakor več sredstev nameni v proračunski sklad ministrstva, ki je namenjen oziroma katerega glavni namen je pač dodeljevanje štipendij. Predlagamo tudi, da po novem naj bi se namenilo za delovanje Urada Republike Slovenije deset procentov teh sredstev, ki jih znotraj prerazporejamo. Osem procentov teh sredstev za delovanje študentskih oziroma študentske organizacije, kva kar je bilo prej triindvajset cela sedem procentov, in pa nenazadnje dva procenta za delovanje študentskih organizacij na lokalnem nivoju, ki so največkrat izpuščene. Torej, še enkrat, predlagali smo predlog za prerazporeditev, ne pa za povečanje te postavke. In, ne morem mimo tega, da opozorim na to, kar je vlada zapisala v svojem mnenju, pravi: "Vlada ne nasprotuje namenu predlagatelja in pa predlaganim rešitvam." Ocenjuje pa, da bi bilo treba hkrati, ko se sprejemajo predlagane rešitve, ustrezno prilagoditi tudi sistemske rešitve. Spoštovani kolegi iz koalicije in pa vlada. Jaz se bojim, da so to obljube in pa da vam bo za te obljube in pa za sistemske spremembe, ki jih ves čas koalicija in pa ta vlada obljublja, da vam bo zmanjkalo časa. Hvala lepa.